Monsieur le Président, depuis des décennies, le secteur industriel européen est en régression. Trop focalisée sur les services, l'Europe en a oublié son industrie, et nous en payons aujourd'hui le prix fort.

Aux ouvriers menacés par la fermeture de leur site, la délocalisation, le chômage, que répondons nous?

La culture et les industries créatives doivent jouer pleinement leur rôle dans ces stratégies de reconversion. L'économie numérique, l'artisanat haut de gamme, la production cinématographique, par exemple, sont autant d'activités qui permettent la relance d'un site et redonnent de l'attrait à un territoire. L'Europe ne doit pas abandonner ses zones industrielles.